Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, mecanismul de filtrare și examinare a investițiilor străine în Uniunea Europeană este o necesitate.

Aici nu este vorba de protecționism, este vorba, până la urmă, de siguranță și nu cred că este, așa cum spunea colegul mai înainte, un mod de a lua bani Comisia. Eu sunt, de regulă, critică la adresa Comisiei, dar acum trebuie să ne gândim toți că, dacă nu avem un sistem armonizat, în toate statele membre, de filtrare, de verificare a investițiilor străine, nu numai că se creează o concurență neloială, că sunt distruse IMM urile din Uniunea Europeană, ci ajungem să nu mai avem securitatea asigurată și, până la urmă, astăzi am mai dezbătut un raport, despre durabilitatea

Cred că toți vrem să avem o Uniune Europeană. Trebuie să avem o piață unică sigură, dar să avem și siguranță. De aceea, eu apreciez foarte mult acest regulament și cred că ține de noi să se aplice corect și este foarte bine că este prevăzută în regulament posibilitatea de verificare de către Comisie și de a raporta Parlamentului cum se aplică acest regulament. Eu cred că aici trebuie să vedem, mai degrabă, problema, modul de aplicare armonizată și modul de filtrare. Este o precizare care îmi place foarte mult trebuie să ținem cont și de specificitatea țării respective.